Ich muss nur kurz die Tonalität ändern, denn jetzt will ich eine Frage stellen.

Großbritannien andererseits mit der europäischen Zinsrichtlinie vereinbar sind.

In Deutschland ist derzeit fraglich, ob es in der zweiten Kammer, dem Bundesrat, überhaupt zu einer Mehrheit kommt, in Großbritannien hat zwischenzeitlich das Netzwerk Steuergerechtigkeit eine Liste von zehn Möglichkeiten veröffentlicht, wie man dieses Abkommen umgehen kann.

Dafür hilft die Schweiz bei der Einziehung der entsprechenden pauschalen Quellensteuern in den beiden Abkommen jeweils 26 bzw.

Natürlich führt das dazu, dass Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern nicht entsprechend erfasst werden, und gleichzeitig verhandeln weitere Staaten derzeit über ähnliche Abkommen oder erwägen das.